Primero, creo que es conveniente tomar en consideración las recomendaciones, tales como reforzar la cooperación marítima como un instrumento para erradicar el tráfico de seres humanos, de drogas y de tabaco, así como de otros productos ilegales y falsificados.

con más controles, pero a favor del mantenimiento. En tercer lugar, creo que hay que robustecer la cooperación con terceros Estados, referida a la lucha contra los tráficos ilícitos de la delincuencia organizada y el blanqueo de dinero. Además, creo que hay que mejorar el papel de los funcionarios de enlace —es una figura fundamental en la seguridad europea y mundial—, para que puedan hacer frente a todas las formas de delincuencia transfronteriza. Además, quiero insistir a la Comisión en la necesidad de que presente una propuesta de armonización de la legislación penal en materia de blanqueo de dinero es, además, necesaria una eficaz y determinada lucha contra la ciberdelincuencia fortaleciendo el EC3, de reciente creación y de corto presupuesto. Y, por último, señor Presidente, creo que debemos solicitar a la Comisión Europea, que tantas muestras de eficacia ha dado, que tenga en cuenta todas estas recomendaciones para la aplicación de la Estrategia de Seguridad